Dans le cadre de l'accord d'association, dont beaucoup de mes collègues ont parlé, il est tout à fait possible de prendre des mesures concrètes. L'article 2 de l'accord UE Israël dit je cite les relations entre l'Union européenne et Israël sont basées sur le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques. On peut donc dire que cet article 2 n'est tout simplement pas respecté, ce qui doit permettre de remettre en question cet accord d'association, voire de le conditionner à de nouvelles discussions.